Ze trekt mislukking aan, of het nou gaat om de Griekse kwestie of om het immigrantenprobleem, en in dit geval ETS. Het heeft nooit gewerkt, het werkt nu niet en het gaat ook nooit werken. De lachende derden zijn de luchtvaartmaatschappijen uit China en het Midden Oosten.

Die hoeven niet eens te concurreren. Dat doet hun beste vriendje, de EU, wel.

De Turken bouwen, schuddebuikend van het lachen, van al het geld dat ze van de EU krijgen, het grootste vliegveld van de wereld, alleen al om Amsterdam Schiphol van de kaart vegen.